Monsieur le Président, selon ses statuts, l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, est une source indépendante de conseils scientifiques dans le domaine des risques liés à la chaîne alimentaire.

Le commissaire compétent, M. Dalli, a pris la semaine dernière ses distances avec l'EFSA au sujet du bisphénol A, et le Conseil demande des éclaircissements sur le fonctionnement de l'agence depuis 2008. Je demande donc, au minimum et au plus vite, une audition conjointe de l'EFSA par les commissions de l'agriculture, de l'environnement et de la protection des consommateurs de notre Parlement.